Hortefeux, n'ayant pas accepté et n'ayant pas participé à la session inaugurale à Strasbourg, ne peut pas remplacer celle qu'il veut remplacer. C'est pour cela que je demande au Parti populaire européen, qui se veut si légaliste, d'attendre qu'il y ait une décision juridique pour savoir si M.